Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, cher Antonis Samaras, premier ministre de la Grèce, chers collègues, je voudrais d'abord, avant de commencer, avoir une pensée pour notre vice président Papastamkos, qui se bat dans sa rééducation au début de cette année et qui vous salue.

Avec la crise, nous avons pu mesurer combien nous étions interconnectés.

Mais cela ne suffit pas.

Les chiffres vous montrent que vous êtes sur la bonne voie.

Mais cela ne suffit pas.

Je prends deux exemples, car j'aime prendre des exemples.

nous sommes en train de changer le matériel. Que ce soit dans les PME ou au niveau de l'agriculture, nous négocions les prix avec les sociétés et, à la fin, nous avons pratiquement des taux zéro des taux de 0,9 après avoir négocié le matériel.

C'est cela la solidarité, Monsieur Farage.

Nous y arriverons, nous avons des solutions.

au niveau du Conseil pour montrer ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire à de nombreux chefs d'État et de gouvernement encore, au niveau de l'Europe. La solidarité européenne doit jouer, préserver l'emploi et cela passe par plus d'harmonisation sociale et fiscale au niveau européen.

Je leur ai expliqué que c'est aussi à eux de continuer à travailler en vue de cette harmonisation fiscale et sociale très rapidement pour éviter les délocalisations.

Nous avons besoin de règles partout en Europe. Prenez la finance. Il ne faut plus perdre de temps et mettre en place l'union bancaire, mais il faut un bon accord. Vous connaissez ma détermination sur le six pack vous connaissez ma détermination sur le budget. Nous voulons un bon accord. Nous avons des propositions qui sont sur la table, cela ne suffit

clair! La Grèce connaît bien